Predsednik, hvala za besedo. Spoštovani minister. V začetku oktobra smo lahko izvedeli, da naj bi Finančna uprava Republike Slovenije, Furs, Sektor za davke iz Sežane preselila v Koper. Naj dodam, da na območju Sežane nikoli niso imeli svojega davčnega urada, saj to območje pokriva finančni urad v Kopru, s v v urad koper s sedežem, ki je seveda bil v Kopru. Ker pa se na sedežu v Kopru soočajo s prostorsko stisko, so primorani poslovati tudi na drugih lokacijah, med drugim tudi v Sežani. Prihodnje leto naj bi se finančni urad Koper prestavil v nove prostore, kar z vidika optimizacije delovnih procesov predvideva tudi združevanje enot. V praksi torej selitev sežanske davčne pisarne v nove prostore koprskega finančnega urada. Ta poteza bi za lokalni razvoj zaposlene in prebivalce pomenila kar hud udarec. Tako kot kraško-brkinski župani tudi sam nasprotujem predvidenemu ukrepu. To sem že pojasnil Primorskim novicam. Tudi ljudje iz odročnejših predelov Slovenije namreč plačujejo davke in si zaslužijo ustrezen dostop do teh storitev. Prepričan sem, da država varčuje tam, kjer v bistvu ni treba. Selitev sektorja za davke iz Sežane v Koper predstavlja centralizacijo državne uprave, ki negativno vpliva na delovanje mesta in in dosegljivost storitev za občane. Domačini bi s tem ukrepom veliko storitev, veliko storitev morali opraviti v Kopru, kar terja več časa in tudi višje stroške. Spoštovani minister, zanima me, kdaj lahko pričakujemo dokončno odločitev FURS-a o selitvi desetih zaposlenih iz Sežane v Koper? Kakšno je stališče ministrstva v zvezi s tem? Se vam ne zdi, da to dodatno siromaši delovna mesta in zavira regionalni razvoj v bistvu? Pričakujem, da bi ministrstvo ravnalo v prid lokalnega prebivalstva in seveda tudi zaposlenim. Hvala, minister.